Smanjenje utjecaja ljudskog faktora na klimatske promjene važan su segment izgradnje svjesnog društva.

Pozdravljam mogućnost dodjele sredstava trećim zemljama i financiranja integriranih programa. Na ovom pitanju doista ne bismo trebali biti kratkovidni i fokusirani isključivo na države članice EU. Važnost integriranih programa najlakše mi je istaknuti na primjerima koji se izravno tiču Hrvatske.